Señor Presidente, este Parlamento es el palacio de la quimera, el palacio de los sueños. El pueblo irlandés, con su voto tan fuerte, nos da ánimos y fuerzas para seguir prosperando y construir una Europa fuerte y, sobre todo, una Europa federal. Sólo así mereceríamos el título de legítimos herederos de los padres de Europa por cuya labor todos nosotros estamos aquí.